frú forseti þessi tillaga sem hér liggur fyrir er til staðfestingar ákvörðunar sameiginlegu e e s nefndarinnar númer sjötíu tvö þúsund og fimm um breytingar á tuttugustu og öðrum viðauka félagaréttar við e e s samninginn tilskipun evrópuþingsins og evrópuráðsins miðar að því að samræma og styrkja reglur um yfirtökutilboð í evrópu og tryggja jafna meðferð og aukin réttindi hluthafa í yfirtökum í tilskipuninni sem nær til félaga sem fengið hafa skráningu fyrir einn eða fleiri flokka hlutabréfa og skipulegan verðbréfamarkað eru sett lágmarksskilyrði sem ná bæði til skyldubundinna tilbrigða og almennra valfrjálsra tilboða en aðildarríkjum er heimilt að setja fleiri skilyrði og strangari ákvæði en kveðið er á í tilskipuninni innleiðing til skipunarinnar kallar á lagabreytingu en meginhluti hennar hefur þegar verið innleiddur með lögum utanríkisnefnd leggur til að tillagan verði samþykkt hún fékk á sinn fund berglindi ásgeirsdóttur ólöfu hrefnu kristjánsdóttur og sesselju sigurðardóttur frá utanríkisráðuneyti og harald örn ólafsson og hrein